Hvala lepa, gospod predsednik. Lep pozdrav, spoštovani predsednik vlade, spoštovani ministri, ministrice, kolegice, kolegi. Jaz si poskušam predstavljati, kako se počuti doktorica Mlinarjeva v teh dnevih, ko bere, ko gleda, ko posluša vse te stvari o sebi. Po moje si niti v sanjah ni mislila, da je mogoče, da bo to pravzaprav sploh doživela. Bizarno je, da se opozicija sprašuje, ali je dovolj Slovenka. Dovolj Slovenka. Sama je ne poznam. Sem pa po vseh nastopih, ko sem jo poslušala, sem jo doživela kot borko, ki želi spremembe, in meni je to zelo všeč. Tudi sama sem se nekoč kot mlada znašla v situaciji, kot mlada Prlečka, to moram povedati, znašla v situaciji, ko sem se morala dokazati v kolektivu moških doktorjev na univerzi. Veste, kako ti to uspe? To ti uspe samo tako, da imaš dovolj znanja, dovolj poguma, dovolj delovnih navad in pa neskončno, neskončno energije. Takrat uspeš. In takrat uspe tudi ženska. Zdaj, iz njenega CV-ja, če ste ga prebrali, vidimo, da ima izkušnje. Teh jih nedvomno ne moremo oporekati. Mogoče več kot marsikdo, ki sedi na tej strani. Sama verjamem, da lahko vas potegne naprej, ker je tudi na hearingu rekla, da ni a priori proti, da ima tudi vzhodna kohezija svoj organ upravljanja, kar je, kar se mene tiče, nujno in pa tudi ni a priori rekla, da nista sprejemljiva dva operativna programa. Kar je po mojem prepričanju tudi nujno. In to me navdaja z upanjem, da nekatere stvari še lahko obrnemo v smer zmanjšanja razvojnega zaostanka vzhodne kohezijske regije in to je bistvo. Ob tem seveda ne smemo pozabiti tudi na podporno okolje, ne smemo pozabiti na gospodarstvo, na znanost in pa seveda raziskave. In zato gre, da se zavedamo, da moramo Slovenijo potegniti naprej skupaj tukaj zdaj mi vsi, tudi vi gospod. Sama ji bom dala priložnost, ker si jo zasluži, zato ker si jo zasluži vsak, vsak, ki ima v teh časih pogum reči, da bi rad deloval za dobro države. Vsak, ki ima v časih pogum prenašati vse to, kar počnejo tisti, ki so edini zveličavni, da vodijo to državo, ker oni znajo vse. Vsi ostali smo pa popolnoma, popolnoma, popolnoma nesposobni. Sama ji bom dala tudi zato priložnost, ker verjamem, da bo prisluhnila, da vzhodna kohezija potrebuje pomoč. Torej bom glasovala za. Hvala lepa.